Avez vous sanctionné les États qui ont protégé leur industrie plutôt que la santé des citoyens?

Alors, Monsieur Juncker, je vous le dis, j'en ai ras le bol de répéter la même chose dans cet hémicycle. Je ne serai pas complice d'un système qui protège les intérêts privés plutôt que l'intérêt général. Monsieur Juncker, vous aviez raison ce matin l'Europe a besoin d'air pur et de respirer, mais respirer tue!